lögum númer níutíu og sjö nítján hundruð áttatíu og sjö um vörugjald og lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt með síðari breytingum frumvarpi þessu er ætlað að framlengja þá aðgerð stjórnvalda sem áður hefur verið gripið til vegna greiðsluerfiðleika fyrirtækja í kjölfar bankahrunsins

fyrirkomulagið skerði ekki heimild til að færa til innskatt allan virðisaukaskatt viðkomandi tímabils þó að einungis hluti hans hafi verið greiddur greiðsluaðlögun af sams konar meiði hefur verið lögfest nokkrum sinnum áður og síðast með lögum númer fjörutíu og sex tvö þúsund og ellefu í þessu frumvarpi er gerð sú breyting frá fyrri framkvæmd að lagt er til að síðari helmingi aðflutningsgjalda skuli skila eigi síðar en á fimmta degi annars mánaðar eftir lok uppgjörstímabilsins í stað fimmtánda dags verði frumvarp þetta að lögum hefur það engin áhrif á tekjur ríkissjóðs á árinu tvö þúsund og tólf enda einungis um að ræða tilfærslu á innheimtu innan ársins jafnvel má gera ráð fyrir að skil gætu orðið betri vegna þessa úrræðis